Punerea în aplicare a strategiei în domeniul tehnologiilor de transport pentru mobilitatea sustenabilă trebuie să ia în considerare diferențele existente în materie de rețele de transport între regiuni pentru a putea dezvolta un model integrator la nivel European, pentru a reduce inegalitățile de la nivel regional, dar și pentru a stimula mobilitatea forței de muncă în vederea consolidării coeziunii teritoriale. Este necesar să se acorde o mare atenție realizării conexiunilor interregionale și legăturilor transfrontaliere care lipsesc. Ca atare, instituirea unui sistem de monitorizare și informare pentru cercetarea și inovarea în domeniul transporturilor va fi benefică pentru toate statele membre, cu condiția ca factorii de decizie la nivel regional să primească informații gratuit și în mod regulat, pentru a îmbunătăți accesul și a utiliza mai bine fondurile europene din domeniul transporturilor.